Myślę, że ta dzisiejsza debata jest o tyle istotna, że, choć co prawda jest faktem, że nie można wszystkiego uregulować przepisami i jestem tego przeciwnikiem, ale w tej akurat sprawie te przepisy są potrzebne. Rzeczywiście, ilość wypadków z udziałem motocyklistów, w tym wypadków śmiertelnych, jest zatrważająca, także w moim kraju.